Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo una relazione della Commissione, l'Europa starebbe passando da un sistema energetico basato sulle fonti fossili a uno a base di missioni di carbonio, digitalizzato e che mette al centro il consumatore. È una bella dichiarazione d'intenti, ma in realtà non è così lineare, perché l'Europa continua a sostenere, petrolio, carbone e gas. Le operazioni della BEI che li supportano, insieme alle generose sovvenzioni da parte di alcuni Stati, sono in totale contraddizione con gli impegni dell'Unione europea assunti in materia di energia pulita. Mancano obiettivi vincolanti forti, elevati e misure che impongono una reale transizione, mentre si punta ancora moltissimo, ad esempio, sul gas. Basti pensare al TAP, a questa opera faraonica, dannosa, e a come si sia arrivati alla militarizzazione del territorio pur di imporla ai cittadini. Come si può pensare di realizzare il cambiamento se ci si aggrappa con le unghie a una fonte fossile?